virðulegi forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um áhafnir íslenskra fiskiskipa varðskipa skemmtibáta og annarra skipa frá samgöngunefnd nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund fjölda gesta frumvarp þetta var lagt fram á síðasta löggjafarþingi en náði ekki fram að ganga og er nú lagt fram með nokkrum breytingum helstu breytingar frá fyrra frumvarpi eru á orðalagi og uppsetningu auk breytinga á ákvæðum um atvinnuréttindi skipstjórnar og vélstjórnarmanna sem gerðar hafa verið að tillögu hagsmunaaðila með frumvarpinu er verið að laga íslenska löggjöf að alþjóðasamþykkt um menntun og þjálfun skírteini og vaktstöður áhafnar fiskiskips sem samþykkt var á fundi alþjóðasiglingamálastofnunarinnar árið nítján hundruð níutíu og fimm þá felur frumvarpið í sér heildarendurskoðun á lögum um atvinnuréttindi skipstjórnarmanna á íslenskum skipum númer hundrað og tólf nítján hundruð áttatíu og fjögur með síðari breytingum og lögum um atvinnuréttindi vélfræðinga vélstjóra og vélavarða á íslenskum skipum númer hundrað og þrettán nítján hundruð áttatíu og fjögur með síðari breytingum meginmarkmið frumvarpsins er að tryggja öryggi íslenskra fiskiskipa varðskipa skemmtiskipa og annarra skipa sem ekki teljast farþegaskip eða flutningaskip og áhafna þeirra í frumvarpinu er leitast við að ná þessu markmiði meðal annars með því að gera tilteknar kröfur um lágmarksfjölda manna í áhöfn skipa og um menntun þjálfun aldur siglingatíma heilbrigði sjón og heyrn þeirra sem starfa um borð og tryggja með því faglega hæfni áhafna þeirra skipa sem lögin taka til auk ýmissa orðalagsbreytinga leggur nefndin til eftirfarandi breytingar á frumvarpinu fyrstu lagt er til að skilgreiningu á hugtakinu önnur skip í þrítugasta töluliður þriðju greinar frumvarpsins verði breytt þannig að fellt verði út það skilyrði að slík skip séu notuð í atvinnuskyni með þessari breytingu vill nefndin árétta að lögin gildi einnig um áhafnir björgunarskipa eðlilegt þykir að sömu kröfur séu gerðar til áhafna björgunarskipa og áhafna annarra skipa annars lagt er til að í fyrstu málsgrein elleftu greinar frumvarpsins þar sem kveðið er á um heimild siglingastofnunar íslands til að afturkalla skírteini að uppfylltum tilteknum skilyrðum verði tiltekið að við afturköllun skírteinis skuli fara eftir ákvæðum stjórnsýslulaga þykir rétt að taka af öll tvímæli um að afturköllun skírteinis sé stjórnvaldsákvörðun sem falli undir gildissvið stjórnsýslulaga númer þrjátíu og sjö nítján hundruð níutíu og þrjú þriðja lagt er til að í tólftu greinar frumvarpsins verði mælt fyrir um að á skipi sem er styttra en tólf metrar að skráningarlengd megi skipstjóri vera hinn sami og vélavörður sé hann eini réttindamaðurinn í áhöfn enda taki vinnu og hvíldartími mið af sextugustu og fjórðu greinar sjómannalaga jafnframt er lagt til að í fyrsta tölulið a liðar þriðju málsgrein tólftu greinar frumvarpsins verði kveðið á um að á skipi sem er styttra en tólf metrar að skráningarlengd megi vélavörður vera hinn sami og skipstjóri sé hann eini réttindamaðurinn í áhöfn enda taki vinnu og hvíldartími mið af sextugustu og fjórðu greinar sjómannalaga þykir eðlilegt að í framangreindum tilvikum sé gætt samræmis við sextugustu og fjórðu greinar sjómannalaga mér þykir rétt virðulegi forseti að geta þess hér að nefndin fjallaði um það og telur eðlilegt að þeir sem áður voru nefndir vélgæslumenn hafi þessi svokölluðu vélavarðaréttindi fjórða samkvæmt tuttugustu og fyrstu grein frumvarpsins munu lögin öðlast gildi fyrsta maí tvö þúsund og sjö lagt er til að gildistökunni verði frestað til fyrsta janúar tvö þúsund og átta til að gefa þeim aðilum er lögin munu taka til og ekki hafa aflað sér tiltekinna réttinda möguleika á að hefja nám í fjöltækniskóla íslands enda taki skólinn mið af lagasetningu þessari við upphaf skólaárs í ágúst næstkomandi virðulegi forseti mér þykir rétt að geta þess sérstaklega að nefndin tekur þá ákvörðun að fresta gildistöku laganna með tilliti til þeirra aðila sem ekki hafa áskilið sér eða náð sér í tilskilin réttindi og þar með að gefa þeim möguleika á að afla sér réttinda og skírteinis fyrir áramót það eru meginrökin fyrir því að ákvæðinu er frestað og í trausti þess að þeir aðilar taki sig á og hefji nám i fjöltækniskólanum að hausti komanda fimmta lagt er til að í fjórðu málsgrein ákvæðis til bráðabirgða og í töflu í viðauka verði sérstaklega tiltekið að þeir sem þegar hafa öðlast þrjátíu brúttórúmlesta atvinnuréttindi haldi þeim réttindum með þessari breytingu vill nefndin árétta að þeir sem hafa á annað borð öðlast tiltekin réttindi skuli halda þeim réttindum óskertum samanber fyrstu málsgrein ákvæðis til bráðabirgða nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali anna kristín gunnarsdóttir hjálmar árnason og kristján l möller voru fjarverandi við afgreiðslu málsins alþingi fyrsta mars tvö þúsund og sjö guðmundur hallvarðsson guðjón hjörleifsson þórunn sveinbjarnardóttir sigurrós þorgrímsdóttir jón kristjánsson guðjón